Ridicule, scandaleux, ce fait divers n'est pourtant qu'un des avatars des nombreuses absurdités qui pullulent sur le terreau fertile de la reconnaissance des diplômes et des titres professionnels en Europe.

Surtout pour le pire en 2016, un hôpital de la région parisienne excluait ainsi six internes formés en Roumanie pour insuffisance professionnelle. À l'heure où les employeurs décrient les pénuries de compétences, l'Union n'a donc rien trouvé de mieux que d'avancer à marche forcée vers la reconnaissance automatique de qualifications. À des années lumière d'une Europe de l'excellence,